Zu allererst bedanke ich mich beim Vorsitzenden unseres Agrarausschusses, bei Paolo De Castro, für seine Initiative und für die mündliche Anfrage an die Kommission zu diesem wichtigen Thema.

Die Antibiotikaresistenz ist tatsächlich ein ernstzunehmendes Thema, welches in Bezug auf die Tierhaltung bislang zu wenig Beachtung erhalten hat. Antimikrobielle Mittel sind bei ordnungsgemäßer Verwendung zweifellos ein nützliches Instrument, das unseren Landwirten hilft, ihre Tiere gesund und produktiv zu erhalten und auch das Wohlergehen der Tiere sicherzustellen. Um Antibiotika auch künftig als wirksame Medikamente zur Bekämpfung von Krankheiten bei Tieren, aber ebenso auch bei Menschen zu erhalten, ist ein koordinierter Ansatz auf Gemeinschaftsebene unerlässlich.

Die hervorragende Zusammenarbeit mit allen Schattenberichterstattern der Fraktionen hat zu einem sehr ausgewogenen und guten Text geführt, an dem wir und darum bitte ich auch in der morgigen Plenarabstimmung festhalten sollten.